endurinngöngu í alþjóðahvalveiðiráðið virka þátttöku innan alþjóðahvalveiðiráðsins við tilraunir til að koma þar á stjórnkerfi fyrir hvalveiðar í atvinnuskyni sem og málflutning á vettvangi samningsins um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í

við land eftir tuttugu og eins árs hlé í febrúar tvö þúsund og níu skipaði sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra nefnd til að gera tillögur endurskoðun laga um hvalveiðar númer tuttugu og sex nítján hundruð fjörutíu og níu í skipunarbréfinu sagði að lögin bæru sterk kennimerki liðins tíma og þörfnuðust endurskoðunar með hliðsjón af breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu var nefndinni ætlað

veiða og hve marga af hverri tegund þetta gefur ráðherra færi á að taka tillit til rökstuddra athugasemda um hagsmunaárekstra við aðrar atvinnugreinar svo sem hvalaskoðun þegar fyrir liggur hvort veiða megi hvali á sjálfbæran hátt

sem hefur að geyma kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins ég legg til frú forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað